Einerseits ist es bedauerlich, dass manche Mitgliedstaaten noch nicht die Istanbul Konvention ratifiziert haben, aber andererseits zeigt es sich immer wieder, dass die Ratifizierung des Vertrages nicht einhergeht mit dem Schutz der Frau.

Im Jahr 2017 wurden gar 409 Frauen in der Türkei unter diesen Umständen ermordet.

Es wundert daher auch nicht, dass die staatliche türkische Religionsbehörde zu Beginn dieses Jahres vorschlug, die Ehe für Kinder zu erlauben, sobald diese in die Pubertät kämen.

Herr Kommissar Timmermans, Sie brauchen offensichtlich Nachhilfeunterricht in Religionswissenschaft, wenn Sie hier heute an dieser Stelle die Frage stellen, welche Religion offensichtlich Gewalt gegen Frauen erlaubt.

Diese aber präventiv zu bekämpfen, Herr Kommissar, ist in meinen Augen ungleich wichtiger.